Ilyen gyökérokok a fegyveres konfliktusok, és ideje lenne végre most már felvetni a felelősség kérdését is.

Például kinek a kiváló ötlete volt az, hogy az Aszad rezsimet meg kell dönteni Szíriában és ehhez fel kell fegyverezni különböző olyan csoportokat, akiknek ugye nagy része terrorista?

Hasonlóképpen ki az, aki kitalálta, hogy Irakban tömegpusztító fegyverek vannak és ezért egy véres háborút indított Irak ellen? Ki az, aki profitált ebből a háborúból? Talán őnekik kellene a felelősséget viselni. Ki az, aki úgy gondolta, hogy a Kadhafi rezsimet meg kell dönteni Líbiában, hogy nehogy meg tudják fogni ugye a fekete Afrikából, szubszaharai Afrikából érkezőket.